Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, une fois de plus, l'agriculture est la victime collatérale d'un conflit qui la dépasse.

Aussi devons nous œuvrer à la rapide désescalade des sanctions et des tensions commerciales, et la Commission européenne doit être prête à mobiliser tous les outils à sa disposition afin d'aider nos secteurs à diversifier leurs débouchés ou à renforcer leur présence sur le marché américain. À ce titre, je voudrais saluer les annonces du commissaire Hogan en faveur, notamment, de la mise en place d'actions transversales de promotion, de l'augmentation des taux de cofinancement et de l'assouplissement des règles de promotion dans les programmes nationaux viticoles.

Néanmoins, Madame la Commissaire, nous devons rester vigilants, et si ces sanctions devaient mener à une déstabilisation plus profonde des secteurs touchés, nous devrions être prêts à user des outils de l'OCM uniques, c'est à dire au stockage privé ou à l'octroi de mesures de compensation.